Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la mise en œuvre de la directive sur l'écoconception a pris du retard, et pour cause, la Commission a très peu ou mal accompagné les États membres pour répondre à ces exigences. Les consommateurs, les ménages et l'environnement sont les premiers à en payer le prix.

Un bond qualitatif résultera d'une mise en conformité accrue des produits disponibles sur le marché européen et devrait endiguer l'arrivée de produits non conformes, notamment en provenance d'Asie. Pour les smartphones et les technologies de l'information et de la communication, l'urgence, c'est de réduire notre dépendance aux terres et aux métaux rares. L'écoconception peut nous y aider. Aussi, je soutiendrai et voterai en faveur de ce rapport équilibré, qui vient compléter d'autres dossiers cruciaux, mais aussi et surtout parce qu'il permettra d'envisager une consommation plus frugale et respectueuse de l'environnement.